Je crois qu'un certain nombre de dépenses ne sont pas tout à fait utiles. Je pense, en particulier, au renouvellement des bureaux du Parlement européen.

L'essentiel réside dans la possibilité de renforcer la capacité législative du Parlement européen et la démocratie européenne.